Er zijn geen verplichte doelen. U legt net uit, commissaris, waarom dat niet kan.

De Europeaan wil van de plastic zakjes af, vraagt daarom, vier op de vijf wil dat en heeft dat ook aangegeven.

Maar dan moet morgen bij de stemming ook wel iedereen in het Europees Parlement daarvoor kiezen.